Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, l'attentat barbare de ce 31 décembre à Alexandrie vient s'ajouter à une trop longue série d'attentats meurtriers visant des chrétiens dans de nombreuses parties du monde en Iran, en Irak, au Pakistan, au Nigeria et en Égypte, tout récemment. Une persécution osons le mot, qui ne figure pas dans le titre de notre résolution dont sont victimes avant tout les chrétiens d'Orient. Le mal est profond, et les actes de christianophobie sont une réalité. C'est pourquoi le remède que doit apporter l'Union européenne, que nous devons apporter, doit être à la hauteur des attentes de ces minorités chrétiennes, douze millions de personnes à protéger et qui doivent avoir un autre choix de vie que la valise ou le cercueil. Il ne saurait être question ici, et cela a été dit et répété, de stigmatiser une religion par rapport à une autre mais bien de rappeler l'impérieuse nécessité de lutter contre ces intégristes islamiques qui tuent la liberté et tuent les hommes. Nous attendons de vous, Lady Ashton, que vous apportiez, au cours de la réunion des ministres des affaires étrangères de la fin de ce mois, une réponse coordonnée à ces violences subies par les chrétiens d'Orient, une réponse et une stratégie aussi. Il me paraît ainsi important de faire pression via, par exemple, les accords d'association que nous avons avec une série de ces pays, de demander à leurs gouvernements respectifs d'enquêter et de déférer les responsables et les coupables devant leurs autorités judiciaires. C'est le point 2 de notre résolution. La liberté de culte doit être une réalité partout dans le monde, comme d'ailleurs il appartient à chaque individu de croire ou de ne pas croire car, si cette liberté qu'autorise la séparation des cultes et de l'État n'est pas permise, ce sont toutes les autres qui se trouvent en danger.